Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk fekvő jelentés egy nagyon fontos elemére szeretném felhívni a figyelmet, ami nem más, mint a gyermekvédelmet, a biztonságos internetezést támogató Safer internet program néven futó projekt.

Ebben a pillanatban úgy tűnt, hogy megszűnik ez a sikeres program, amelynek futtatását és jelentőségét testközelből tudtam követni, hiszen a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat magyarországi egyesületének alelnökeként én magam is láttam, hogy hogy működik.

Köszönöm a segítséget Tošenovský jelentéstevő úrnak és azoknak a képviselőtársaimnak, akik támogatták azt a módosító indítványomat, melynek köszönhetően a program életben marad és Better internet for kids néven továbbfutva tovább tudja vinni azt a programot, amelynek köszönhetően a gyerekeket meg tudjuk védeni, minél nagyobb számban az internet káros tartalmaitól.